Elles montrent que les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme peuvent être des valeurs universelles. Pourtant, les populations des pays concernés restent très sceptiques vis à vis de l'Union européenne, et je les comprends, compte tenu du passé, du soutien apporté aux dictateurs, et quand j'entends que l'on est incapable de parler de soutien démocratique sans immédiatement y associer une vision économique qui fait fi des choix de ces pays et, pire, quand je vois certains gouvernements, dont celui de mon pays, continuer de demander que les aides européennes soient conditionnées par les accords de réadmission.

J'attends une réponse précise, Monsieur le Commissaire.